Madame la Présidente, le groupe de la Gauche unitaire européenne Gauche verte nordique ne votera pas ce rapport qui comprend, certes, quelques éléments positifs, mais ils sont en permanence contredits par les pratiques de certains États membres, dont mon propre pays.

À défaut de le reconnaître, les tensions ne peuvent que s'aggraver et enfoncer un peu plus dans la pauvreté un certain nombre de ces États.

les chiffres sont là pour le démontrer, quelles que soient les gesticulations de certains. L'Union européenne ne peut accueillir toute la misère du monde, mais elle devrait y contribuer au prorata de sa richesse, de ses besoins et des dégâts qu'elle a causés et que causent encore certaines de ses entreprises, qui pillent les richesses de ces pays. Ce rapport reste dans la ligne de cette Europe forteresse repliée sur elle même, au mépris de ses propres intérêts, notamment démographiques. Non, l'Union européenne ne tire pas les leçons des révolutions en cours dans les pays arabes. Elle ne fait pas preuve de solidarité.